herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund jóhann guðmundsson og svanhvíti axelsdóttur frá samgönguráðuneyti gísla gíslason frá hafnasambandi íslands og gunnlaug júlíusson frá sambandi íslenskra sveitarfélaga umsagnir bárust um málið frá siglingastofnun hafnasambandi íslands og sambandi íslenskra sveitarfélaga þá barst nefndinni jafnframt skýrsla hagfræðistofnunar háskóla íslands um áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag sveitarfélaga

hafnabótasjóði er heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum verði framlengdur um tvö ár í tengslum við aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna hugsanlegs tekjusamdráttar sveitarfélaga vegna skertrar þorskveiði

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt undir þetta rita steinunn valdís óskarsdóttir form ólöf nordal karl fimmti matthíasson paul nikolov árni johnsen guðni ágústsson ármann krónu ólafsson og guðjón a kristjánsson herdís þórðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins